En het moet natuurlijk de bedoeling zijn dat de regels de gezondheidstoestand van bedrijven en banken op een zo transparant mogelijke manier in kaart brengen. Daar moeten overheden een actieve superviserende rol in spelen, met het algemeen belang voor ogen. We weten dat de drie organisaties niet altijd goed of transparant bestuurd werden, worden, dat private spelers een grote invloed kunnen hebben, dat er risico's zijn op belangenconflicten, dat Europese boekhoudprincipes niet altijd werden overgenomen ondanks onze uitdrukkelijke financiële steun. Het akkoord met de Raad neemt in grote mate de aanbevelingen van de heer Maystadt over wat een goede zaak is maar, en dat weet u ook, er doken de laatste weken nog bijkomende problemen op die de aandacht van de Commissie en van dit Parlement vragen.

Voor mijn fractie is dit een principieel probleem, een groot probleem.

U weet dat wij jaarlijks de begrotingen moeten goedkeuren.